hvers virði er ráðgefandi þing spyr háttvirtur þingmaður bjarni benediktsson hvers virði er það að hlusta á þjóðina stjórnlagaþing er á dagskrá

þessum fulltrúum sem kosnir voru sitt umboð til að ganga til þeirra starfa sem alþingi ætlaðist til með lögunum sem sett voru um stjórnlagaþing hér fyrir nokkru um þetta snýst málið það er auðvelt oft að sjá flísina í auga náungans en ekki bjálkann í sínu eigin og það finnst mér einmitt vera einkennið á málflutningi háttvirts þingmanns bjarna benediktssonar